Il y a tout de même un problème dans ce rapport, c'est l'annexe III, avec les seuils tels qu'ils sont proposés par Mme Merkies qui ne me paraissent pas correspondre à une logique technique, ni scientifique. Quand on parle d'un moteur silencieux, il faut prendre en compte, en réalité, le roulement du véhicule, le contact avec le sol, le revêtement de la chaussée et l'état des pneumatiques. Certes, ce n'est pas la fin des constructeurs automobiles, néanmoins, je crois qu'il est préférable qu'on demande à ces constructeurs de faire, par étapes, des progrès dans ce domaine là, mais sans les étrangler en leur demandant, trop rapidement, de respecter des seuils qui ne correspondent pas véritablement à

Il est vraiment important que, dans cette affaire, nous exercions notre mission face aux électeurs en cette période difficile, qui est de trouver ce juste équilibre entre un progrès pour la santé et aussi le maintien de la compétitivité de nos entreprises.